Všeč mi je film Dogville zaradi scenografije, ki je podobna tej v teatru, in zaradi tega, ker Nicole Kidman v tem filmu res dobro igra. Gre za zgodbo o ugrabitvi hčerke premožnega meščana in njeno mučenje, na katerega prostovoljno pristaja. Všeč mi je kraj Iški vintgar, zato ker me je trenutni fant tja peljal na prvi zmenek. Ta kraj je znan po tolmunih in osvežujoči vodi iz potoka. Do Iškega vintgarja pridemo iz Ljubljane tako, da se vozimo po iški vpadnici do Iga in potem preko Iške vsi v Iški vintgar. Všeč mi je poklic zdravnika, zato ker pomagaš ljudem v stiski. Pomagaš zdraviti njihove bolezni, jim svetuješ, prisluhneš in si jim v oporo. Zdravniki se pogovorijo s svojimi pacienti, poskušajo razumeti njihove težave, postavijo jim diagnozo, pišejo jim recepte, napotijo jih na nadaljnje preiskave, interpretirajo rezultate preiskav in vodijo njihovo zdravljenje. Moja najljubša jed je sarma, ki jo pripravim tako, da v mleto meso dodam bližnjevzhodne začimbe, kot je muškatni orešček in cimet. Najprej pripravim mleto meso tako, da prepražim čebulo na olju, dodam česen in dodam mleto meso. Dodam še riž, dolgozrnati, če je le mogoče, in začimbe. Potem to maso ohladim in z njo nadevam liste kislega zelja, ki sem jim odrezala osrednje steblo. Sarme postavim v pekač, jih zalijem z vodo, ki ji dodam jušno kocko, ter vse skupaj postavim v pečico na dvesto stopinj za vsaj dve uri. Moja najljubša knjiga je Sto let samote Gabriela Garcie Marqueza, ki sem jo prvič brala, ko sem hodila v tretji letnik fakultete, in mi je bila všeč zato, ker ima veliko fantazijskih elementov, transgeneracijske odnose in fantastične odlomke, v katerih glavni junaki doživljajo stvari izven realnega sveta. V knjigi Sto let samote spremljamo več generacij glavnih junakov in njihove življenjske zgodbe z vključki fantastičnih elementov. Potres v Ljubljani, ki se je zgodil, ko sem bila stara osem let, mi je ostal v močnem spominu. živeli smo v četrtem nadstropju hiše, vse se je majalo in treslo. In še danes se spomnim tega občutka strahu. Najbolj uporabno orodje se mi zdi nož, ker z njim lahko kuhaš, odrežeš pohodno palico, namažeš pašteto, zrežeš sadje, nasesekljaš čebulo, odpreš pakete in pošto ter narežeš salamo. Najbolj mi je všeč poletje, zato ker so prijetne temperature in lahko nosiš kratke obleke. Največkrat sije sonce in je čas za poletne počitnice. Poletje je lahko včasih tudi prevroče, temperature so previsoke, veliko se potimo, in včasih dnevu kar ni konca. Najbolj mi je všeč hobi ustvarjanja animiranih filmov, zato ker združuje risanje, fotografiranje, postprodukcijo v računalniku, triD-oblikovanje, in zgodbo. Slabe plati ustvarjanja animiranega filma so, da je potrebno biti zelo natančen, delo je tudi zelo dolgotrajno in vsako napako je potrebno popravljati za nazaj, kar je lahko zelo nadležno. Moja najljubša domača žival je mačka, zato ker sem tudi sama imela mačko petnajst let in ji je bilo ime Suzi. Bila je sive barve, pustila se je čohati in nositi naokrog, pustila se je tudi tuširati in striči nohte. Bila je zelo prijazna in topla in mi je predla v naročju. Za mucke je treba skrbeti s kvalitetno hrano, z rednim česanjem, z ljubeznijo, z negovanjem njihovega bivališča in s pogovarjanjem na dnevni bazi. Ljudje ogrevajo svoje hiše na drva, na elektriko, na toplovod, na solarno energijo, na toplotno črpalko in z dobro izolacijo. Vabim te na moj rojstni dan. Zabava bo v petek popoldne na mojem domačem naslovu. Praznovala bom enajst let. Draga Vilma. Želim ti vse najboljše za tvoj rojstni dan. Naj ti novo leto prinese še enkrat toliko zdravja, sreče in ljubezni, kot si ga že lani imela.